În momentul de față, cercetarea și inovarea sunt un apanaj al statelor membre cele mai dezvoltate, iar acest lucru dăunează Uniunii. Uniunea Europeană trebuie să ia în considerarea acest aspect și să promoveze echilibrarea potențialelor de inovare în ansamblul teritoriului său. Este necesară sprijinirea noilor state membre pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, prin alocarea de resurse suplimentare, așa cum doamna comisar Quinn a promis cândva, nu demult. Numai în acest fel putem fi siguri de faptul că discrepanța între estul și vestul Uniunii Europene, în termeni de cercetare și inovare, nu va fi adâncită, iar scopul de a crea o reală Uniune a inovării va fi atins. Se vehiculează o idee privind utilizarea fondurilor structurale sau agricole pentru finanțarea inovării și cercetării.